2000. Il faut s'interroger sur les raisons de ces résultats insuffisants.

Deuxième raison, l'inadéquation entre la production de richesses, d'une part, et la capacité de redistribution, d'autre part.